Das ist auch die wichtigste Kritik der Venedig Kommission an dieser ganzen Vorbereitung derjenigen, die jetzt Moldau regieren. Ich glaube, dass diese Wahlreform nicht dazu führen wird, dass Politiker zuverlässiger werden und weniger Korruption in den politischen Eliten stattfindet. Das würde besser erreicht werden und auch das hat die Venedig Kommission gesagt wenn man die Parteienfinanzierung transparent machen würde und wenn es endlich mehr und unabhängige Medien in Moldau gäbe.